Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vous avais promis une caisse de champagne si nous avions une taxe sur les transactions financières avant la fin de la législature. Je ne sais pas si j'aurai le plaisir de tenir ma promesse mais, en tout cas, j'espère pouvoir le faire et donc, nous sommes évidemment avec vous. Je m'adresse de nouveau au représentant du Conseil, M.

Je sais que vous tenez à ce projet aussi mais, sapristi, il est temps aussi qu'au Conseil, on arrête de se cacher derrière son ombre. Fondamentalement, je sais qu'il y a un certain nombre d'États membres qui, devant les citoyens, disent qu'ils sont très intéressés par cette taxe mais qui, en réalité, n'en veulent pas.

Trouvez vous cela normal? Je voudrais vous rappeler, Monsieur Langen, que de nombreuses entreprises, dont un certain nombre d'entreprises allemandes, dopent leurs profits par la spéculation financière et, dès lors, se transforment elles mêmes en entreprises financières. Je ne vois pas en quoi ce serait un mal qu'elles paient le prix de la spéculation financière qu'elles veulent faire. Il n'est pas normal qu'une activité de marché soit, en réalité, implicitement subventionnée par les contribuables.

Oui, absolument! Et c'est une bonne chose! Il n'y a pas de raison!